Doamnă președintă, Libanul și Iordania găzduiesc peste 1,7 milioane de refugiați din Siria, adică circa 20 din populația celor două țări cumulată. Trebuie să recunoaștem acest efort și să l susținem în continuare. Am contribuit deja cu asistență financiară de peste un miliard de euro și acești bani sunt vitali pentru ca Libanul și Iordania să poată gestiona criza refugiaților. Cele două țări le pot oferi refugiaților sirieni o viață sigură, aproape de țara lor natală. De asemenea, scade dorința de a porni în călătorii riscante pe mare. Susțin inițiativa Uniunii de a acorda 350 de milioane de euro pentru educația copiilor sirieni refugiați.

Se salvează o parte din generația de copii sirieni, desigur, nu toți.